Signor Presidente, onorevoli colleghi, sentendo questo dibattito si ha l'impressione che si voglia tornare indietro, fare un po' come il gambero e rimangiare o dimenticare le scelte fatte in questi anni. Io penso invece che noi dobbiamo ribadire con orgoglio quella che è stata una costante delle politiche europee, di cui andiamo fieri, in molti dibattiti e molti confronti e dire che noi dobbiamo continuare con coerenza in questo modello di cambio energetico, in questo modello di lotta al cambiamento climatico che va di pari passo con il sostegno e lo sviluppo industriale, non contro, se siamo un po' lungimiranti e se accompagniamo questa scelta con i necessari strumenti. Per questo io penso che sia doveroso, io sostengo la scelta del mio gruppo che dice che è doveroso guardare oltre il 2020, proprio per la nostra coerenza, la nostra serietà. Che serietà avrebbe l'Europa se alla vigilia del 2015 non dicesse niente del futuro? Senza tener conto che queste scelte di lungo periodo, come si diceva, richiedono investimenti di anni, richiedono una programmazione. Quindi non siamo visionari, al contrario siamo molto concreti proprio per questa scelta di chiarezza e abbiamo scelto, sempre per la chiarezza, target vincolanti, perché solo la certezza consente di programmare, di programmare gli investimenti, l'innovazione, la ricerca necessaria. Quindi io penso che non dobbiamo arretrare rispetto a questi obiettivi, semmai dobbiamo proprio sforzarci, abbiamo gli strumenti penso a Horizon, penso ai fondi strutturali dobbiamo sforzarci di accompagnare questi obiettivi impegnativi, orgogliosi, diciamo, e anche ambiziosi, con i necessari strumenti che tutto il mondo della ricerca e dell'industria e degli enti locali, delle autorità pubbliche ha a disposizione.